Geschätzter Othmar, lieber Kollege Karas! Sie wissen, wie sehr ich Ihr Engagement hier im Europäischen Parlament schätze. Ich würde deshalb gerne wissen, ob Ihnen bekannt ist, dass Ihr Heimatland ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern hat, das zu einer Doppel Nichtbesteuerung führt und regelrecht dazu einlädt, dass russisches Geld aus Zypern dann letztlich mal in Österreich doppelt nicht besteuert wird. Und ist Ihnen bekannt, dass Österreich gegenüber Liechtenstein darauf verzichtet, die Informationen über steuerliche Daten zu bekommen, die sonst überall auf der Welt zwischen den Finanzverwaltungen ausgetauscht werden?